Hvala lepa, predsednik. Ustavnice Vlade, kolegi in kolegice! Štiri stvari predlaga Nova Slovenija, da se spremenijo v Zakonu o dohodnini. Dovolite mi, da se v mnenju osredotočim nekoliko bolj na eno, in sicer, dvig splošne olajšave. Iz sedanjih tri tisoč tristo evrov na sedem tisoč evrov. Tukaj se je treba vprašati, kakšen naj bi bil davčni sistem. Katera so tista načela, na katerih naj bi temeljil? Predvsem dohodnina. Eno izmed osnovnih načel, na katerih naj temelji in naj bi temeljila in je tudi takrat, ko je bila sprejeta nova dohodnina, je bilo načelo pravičnosti, gospe in gospodje. Načelo pravičnosti. Kaj pravzaprav pomeni to načelo? Lahko rečemo, da si vsak od nas tukaj lahko predstavlja svoje načelo, vendar imamo neko merilo za to načelo, tudi pri dohodnini, in tudi to načelo je v skladu z drugim členom Ustave, to je, da je Slovenija socialna država. In če damo podatek, za leto dva tisoč sedemnajst velja ta podatek, kje je meja revščine v Sloveniji. Po statističnem podatku je meja revščine sedem tisoč šeststo evrov. Zdaj, tukaj dopuščam tveganje, da me bodo seveda nekateri kolegi in kolegice proglasili oziroma mi očitali nekoliko bolj socialno in tako imenovano levo noto, ampak naj kar tako bo, sedem tisoč šeststo evrov je meja revščine, tri tisoč tristo evrov je pa splošna olajšava, gospe in gospodje. Z drugimi besedami, ta država obdavčuje tisti dohodek, ki je nujno potrebovan za življenje ljudi. In s tem, ko vse stranke koalicije in nadkoalicije Levice govorite, kako ne boste podprli tega zakona, to pomeni, da boste raje vzeli ljudem davek, denar, kot pa daj bi jim dopustili tisto raven življenja, ki mogoča minimum. Slovenija obdavčuje revščino in tiste najbolj revne koncipiranju davčne zakonodaje, katerekoli in koncipiranju in predlaganju splošne olajšave je to eden temeljnih kriterijev, temeljnih meril, meja revščine. In v vseh državah in v stališčih OECD-ja in Evropske komisije in IMF-a imate določeno, da se revščina ni obdavčuje. Statistika pravi sedem tisoč šeststo, vi ste proti dvigu splošne olajšave sedem tisoč evrov. A je to socialno, gospe in gospodje? Mi lahko tukaj izračunavamo, koliko bo en dobil več pa koliko bo drug dobil več? Tudi leta dva tisoč šest pa leta dva tisoč sedem so bile takšne primerjave, od ene osebe, ki mimogrede, sedaj kandidira ali ne kandidira za guvernerja Banke Slovenije. Takrat je sicer govoril o klobasah pa BMW-jih, pa tako naprej, zdaj izgleda, je prišel na cedevito, pa jo pač nekdo Tudi takrat je bilo to. Stvari se vse ponavlja. Ampak še enkrat, ta koalicija obdavčuje ljudi, in sicer tisti njihov dohodek, ki je potreben za to, da bi preživeli, če želite. In ob ustavnem določilu, da je Slovenija socialna država. Slovenija je seveda tudi država, kjer naj bi veljalo fiskalno pravilo, kar pomeni, da naj bi bili prihodki in odhodki usklajeni, enaki in tako naprej. In tukaj se očita petsto šestdeset, petsto osemdeset milijonov, da bi zaradi tega zgubili in seveda, država bi iz tega zornega kota propadla in ne vem, kaj bi se vse zgodilo. Vlada pravi okrnjena bi bila stabilnost javnih financ, zaradi tega bi se zgodilo marsikaj in tako naprej. Gospe in gospodje, javne blagajne so v letu dva tisoč sedemnajst glede na leto dva tisoč šestnajst dobile za milijardo več denarja, za milijardo več. za milijardo več. Lahko se seveda vprašamo, kje je zdaj ta denar, ampak teh petsto milijonov pomeni pol manj od te milijarde več. In v letu dva tisoč osemnajst prihodki še naraščajo glede na leto dva tisoč sedemnajst, kar pomeni, da bo, lahko ocenimo, milijardo in pol več denarja. Tukaj marsikomu pride prav evropska primerjava, koliko je delež evropskih davkov v bruto družbenemu proizvodu, tam je nekaj čez osemintrideset v Sloveniji baje šestintrideset in odstotkov in toliko manj. Gospe in gospodje, to so prvič, povprečja in drugič ne posegajo v strukturo davkov. Ne rečem, da je pri nas struktura davkov idealna, vendar če govorimo o dohodnini, potem je treba vedeti, prvič, da ta zakon ne posega v fiskalno pravilo, ker je država dobila toliko več davkov, to je dokazljivo. In drugič, da tisti, ki ta zakon ne podpira, ne podpira seveda tudi socialne države in obdavčuje tiste najrevnejše, ki za katere je dohodek sedem tisoč šeststo evrov je meja revščine v Sloveniji, gospe in gospodje. In v pogledu je seveda tudi različna primerjava z drugimi državami, kako se neki dohodki štejejo drugače ali ne, neprimerna ali pa necelovita predvsem zaradi tega, ker se ne pove vsega. Ne pove se tega, da je obvezno izplačilo v Avstriji tudi trinajsta in štirinajsta plača, ki pa so skoraj neobdavčeni ne glede na to, kako oni obravnavajo prevoz na delo ali prevoz z dela ali malico ali karkoli drugega podobnega. Tako da iz tega zornega kota, če zasledujemo ne samo to, da je Slovenija socialna država, ampak da s tem, ko imamo tako nizko postavljeno olajšavo na tri tisoč tristo, je seveda tudi nehumano, nečlovečno, neetično in nemoralno, gospe in gospodje, in v nasprotju z davčno stroko, ki ne dovoljuje, da se življenjski stroški - nujno potrebni življenjski stroški - obdavčujejo kakor jih obdavčujemo pri nas. In s tem bi rešili ogromno zadev, če se ta davčna olajšava poveča. Deloma bi rešili vprašanje, če želite delavcev migrantov, deloma bi rešili strukturo davčnega davčne zakonodaje, bili bi bolj pravični, bolj etični, bolj moralni in tako naprej, ampak ta papir za to koalicijo in nad koalicijo. Vsi izračuni, koliko bi dobil en več pa drug manj, gospe in gospodje, se tukaj dejansko nepomembni, zaradi tega, ker vsakemu bogatemu in revnemu, če želite, se mora v skladi v skladu s popolnoma človeškimi načeli zagotoviti, da ima tisti denar, ki je nujno potreben za življenje, neobdavčen v tej državi, če smo socialna država. Tudi argumenti, s katerimi se zavrača ta davek, oprostite, jaz mislim, da v večini primerov dejansko ne držijo, tukaj mislim predvsem tudi argumente Vlade, ki glavni argument je, mi bomo prestrukturirali davke tudi v povezavi področjem drugih javnih dejavnosti zdravstva in pokojnin in tako naprej. Gospe in gospodje, na to čakamo že prejšnjo vlado pa še kakšno vlado, pet let čakamo, vedno bolj, čakalne vrste so ob tem vedno daljše, pa ne bi zdaj o tem govoril. Pa govorim o tem mnenju, da se bo to naredilo s prestrukturiranjem še drugih dejavnosti in tako naprej in tako naprej. Nič se ne bo naredil. Lahko se tudi od dva štiri pogovarjamo. Predsednik, a mi dovolite, da do konca povem tlele? Tudi v letu dva štiri lahko se pogovarjamo, če želite in če bo to seveda koristilo temu, da bomo sprejeli rešitev, ki ne obdavčuje revščine, ker je to nemoralno in neetično in nečloveško. V Slovenski demokratski stranki bomo ta zakon podprli ravno zaradi teh razlogov. Z eno besedo - zaradi človečnosti.